heimild til þess að samþykkja rammasamning um samstarf sem varðar stuðning við ísland innan ramma stuðningsaðgerðarsjóðs sem fjármagnar aðstoð við umsóknarríki e s b þessi samningur er birtur sem fylgiskjal með þessari tillögu hann byggir á því að ísland eins og önnur umsóknarríki á kost á að sækja um framlög meðal annars til að standa straum af breytingum á stjórnkerfi eða stofnunum sem um kann að semjast eða til að byggja upp þekkingu innan íslenska stjórnkerfisins á innviðum evrópusambandsins þar á meðal á sjóðakerfi þess tilgangurinn er vitaskuld sá að umsóknarríki verði í sem bestum færum til þess að tryggja hagsmuni sína gagnvart sambandinu strax frá fyrsta degi aðildar og þá ekki bara hagsmuni okkar sem þjóðar heldur ekki síður hagsmuni einstaklinga eins og til dæmis hagsmuni bænda varðandi greiðslur strax frá upphafi aðildar öll ríki sem hafa sótt um aðild eftir nítján hundruð níutíu og fjögur auk tyrkja hafa skiljanlega notfært sér þetta

að breytingar sem eru undirbúnar fyrir þjóðaratkvæði eða framkvæmdar þegar því sleppir séu kostaðar af evrópusambandinu að stærstum hluta ég er reyndar þeirrar skoðunar að það ætti að vera stærra hlutfall heldur en er í boði af hálfu evrópusambandsins og gæti fært fyrir því margvísleg rök þessi samningur við ísland er þó öðruvísi en við flestar aðrar þjóðir sem hafa sótt um aðildina hann er miklu minni að umfangi ástæðan er sú að hann nær til mun færri sviða en samningar við flest önnur umsóknarríki hann nær þannig einungis til eins af fimm sviðum sem aðstoð er veitt til það er athyglisvert frú forseti með tilliti til þeirra umræðna sem fóru fram hér fyrr í dag millum háttvirts þingmanns ásmundar daða einarssonar og hæstvirtur daðasonar daðasonar og hæstvirtur innanríkisráðherra að ólíkt örum þjóðum varðar liðsinnið við umsóknarríkið ísland fyrst og fremst styrkingu innviða stjórnsýslu í umsóknarferlinu af þeim sökum öndvert öðrum umsóknarríkjum er ekki þörf til dæmis á neinum sérstökum stofnunum til þess að hafa umsjón með framkvæmdinni af því háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason var hér að vísa til greina sem hæstvirtur innanríkisráðherra skrifaði árið tvö þúsund og tíu er rétt að taka það fram að vitaskuld hafa menn tekið tillit til þeirra umræðna og viðhorfa sem fram hafa komið þetta mál er akkúrat hnýtt í þann búning að það liggur algjörlega ljóst fyrir að það er með engum rökum hægt að halda því fram að hér sé verið að henda perlum hvorki úr gleri eða öðru hvorki

stuðning það er ekkert svoleiðis í gangi ég er sjálfur algjörlega andvígur því og hef lýst því yfir mörgum sinnum þannig að háttvirtur þingmaður ásmundur einar

rammasamning frú forseti í þessu samning sem fylgir með eru helstu markmið og vörður og viðmið sett og reglur um samvinnu skýrðar eins og háttvirtir þingmenn sjá

samningurinn tillögunni með skýringum við hverja grein það er einkum tvennt sem ég vildi kannski sérstaklega skýra í þeirri veiku von að það væri hægt að varpa ljósi á svona tiltölulega skuggalegar hugsanir ýmissa þingmanna varðandi þetta hið fyrra snýr að því að verk sem eru styrkt eru eins og önnur útboðsskyld verk á

tel fullkomlega eðlilegt þessi útboðsskylda byggir á gagnkvæmnisreglunni hún gerir þess vegna líka íslendingum og íslenskum fyrirtækjum kleift að bjóða í verkefna sem eru styrkt í öðrum umsóknarríkjum það hafa sem betur fer ýmsir landar okkar notfært sér athyglisvert fyrir þá í þessum sal sem hafa áhuga á þeirri góðu grein landbúnaði menn hafa til dæmis gert það gagnvart landbúnaði til dæmis varðandi dýraheilbrigði gagnvart löndum sem eru að sækja um úti í evrópu samningarnir sem eru á grundvelli svona útboða eins og degi vita sem hafa kynnt sér þessi mál ég er viss um að það eru margir sem hafa gert það þeir byggja á sömu grundvallarsjónarmiðum og liggja að baki samningum sem alþjóðastofnanir binda við gistiríki um tiltekin friðhelgisréttindi þeir samningar sem byggjast á gagnkvæmni kveða á um ýmiss konar úrlendisrétt þar á meðal undanþágur frá tollum sköttum og öðrum opinberum gjöldum þegar starfsmenn verkefna hafa ekki búsetu hér á landi þetta eru eins og við vitum grundvallarreglur í milliríkjasamskiptum sem miða meðal annars að því að gera starfsemi

til að nefna nokkur greiðari og ódýrari sama gildir um margvíslega alþjóðlega aðstoð eins og til dæmis þróunaraðstoð þessi samningur hvílir á sama grundvelli það er þess vegna sem hann kveður meðal annars á um nákvæmlega sama skattfrelsi og undanþágur frá greiðslu opinberra gjalda í ákveðnum tilvikum og starfsmenn alþjóðastofnana hafa notið hér á landi næsta mál á dagskrá frú forseti það mál sem hæstvirtur fjármálaráðherra flytur hér á eftir felur í sér viðeigandi breytingar að því leytinu á skattalögum hinn síðari þeirra tveggja þátta sem ég taldi til varðar þá meginreglu sjóða evrópusambandsins sem við auðvitað þekkjum úr þátttöku okkar í rannsókna og menntaverkefnum þessi átján ár og raunar um þátttöku íslands í fjölmörgum alþjóðlegum sjóðum og verkefnum að fjárframlögum til þeirra skuli að fullu varið til þeirra afmörkuðu verkefna sem þeim er til úthlutað þannig má nefna það til upprifjunar fyrir háttvirta þingmenn að íslensk verkefni sem hafa notið styrkja af rannsóknaáætlun evrópusambandsins allt frá gildistöku e e s samningsins fyrir átján árum sæta þeim skilyrðum til dæmis að virðisaukaskattur er almennt ekki meðal þess kostnaðar sem má krefja úr sjóðum sambandsins munurinn á þessum verkefnum og þeim sem hér er verið að tala um hér erum við að gera rammasamning en um einstök verkefna eru að jafnaði gerðir samningar sem fela þetta í sér þannig að framlögunum er ekki ætlað til þess að renna til greiðslu skatta eða annars konar opinberra gjalda í því ríki sem við styrkjunum tekur sama meginstefna gildir um aðstoð á grundvelli þessa rammasamnings í samræmi við það er í næsta máli á dagskrá leitað eftir viðeigandi lagabreytingum þetta er einfaldlega nákvæmlega sama fyrirkomulag um skattalega meðferð og við höfum lögfest um langan aldur varðandi þátttöku okkar í margvíslegum alþjóðlegum stofnunum og sjóðum að vitaskuld ógleymdum sendiráðum hér á landi þar má auðvitað fjölmarga nefna eins og háttvirtir þingmenn þekkja en af handahófi koma upp í hugann til dæmis norræni tækni og iðnþróunarsjóðurinn þróunarsjóður fyrir færeyjar grænland og ísland olíumengunarsjóðurinn frá nítján hundruð sjötíu og níu norræna einkaleyfastofan jafnvel evrópusamningurinn gegn pyntingum ég var búinn að nefna e e s og vaskinn í fyrra minnist ég þess að við kláruðum samninginn um evrópustofnun um meðallangar veðurspár sem höfðu nákvæmlega sömu skattalegu ákvæðin ef út í það væri farið mætti vitaskuld nefna ógrynni alþjóðlega samninga sem ísland hefur gerst aðili að á síðustu áratugum sem lúta einmitt að frjálsri för og skattalegum réttindum en þeir skipta tugum frá síðustu áratugum þessi samningur felur þess vegna ekki í sér neina nýlundu að þessu leyti ég legg svo til virðulegi forseti að þessu máli verði þegar að umræðunni sleppur hér í dag að vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar ég teldi nú kannski rétt að málinu yrði líka frá henni vísað til efnahags og skattanefndar til þess að skoða líka ég hef lokið máli mínu